Signor Presidente, onorevoli colleghi, sul tema degli OGM in Europa non c'è democrazia e questo Parlamento lo ha denunciato più volte nelle sue 36 risoluzioni votate a larghissima maggioranza nella scorsa legislatura. Lo diceva anche il Presidente Juncker, che cinque anni fa aveva promesso di rivedere il processo decisionale. Una promessa mancata, visto che nulla è cambiato. Gli Stati non si mettono d'accordo, non decidono né sì né no. Quelli per il no sollevano dei dubbi legittimi sulla sicurezza degli OGM per la salute umana e per l'ambiente. La palla però passa alla Commissione che, stando alle regole attuali, procede sempre ad autorizzare nuovi OGM, calpestando però di fatto la volontà di questo Parlamento e quella di milioni di cittadini contrari agli OGM e calpestando il principio di precauzione, per l'ennesima volta. Signor Commissario, così facendo noi stiamo mettendo a dura prova la tenuta delle istituzioni europee e la fiducia dei cittadini. Lo ha detto anche lei. Ma è compito della Commissione europea, che ha l'iniziativa legislativa, rendere finalmente trasparente e democratico questo processo.